Ich wollte Sie nur fragen, ob wir irgendwann damit rechnen können, dass auch die anderen vakanten Stellen der Vizepräsidenten besetzt werden. Oder liegt es daran, dass die schon längst ausgeschiedenen Kollegen keine Lücke hinterlassen haben?